Señor Presidente, para mí la orden de detención es un instrumento fundamental en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras formas de delincuencia. Es un instrumento acreditado la piedra angular —se dice en la Decisión— de la cooperación y la primera concreción, en el ámbito del Derecho penal, del principio de reconocimiento mutuo. Claro, es un instrumento muy útil, pero no hay que omitir que también tiene fragilidades.

2006. Esas fragilidades pueden y tienen que ser, naturalmente, corregidas, y derivan fundamentalmente de dos principios básicos y elementales. La orden tiene dos componentes, el componente de la emisión y el componente del rechazo o, en su caso, de la entrega.

¿Y qué es lo que hay que corregir? Lo que hay que corregir son mayores y mejores garantías procesales entre la emisión, el rechazo y la entrega. El tema de la proporción o la desproporción en la utilización de la orden es una cuestión esencial, es una cuestión angular. Por eso me complace tanto escuchar decir a la Comisaria Reding que se va a exigir a los Estados miembros la prueba de proporcionalidad y también que se tome en consideración la no utilización de la orden para los delitos menores. Y, por cierto, señor Presidente, a lo largo de estas preguntas se ha colado un dato se ha colado el dato de que cada orden cuesta al Tesoro Público veinticinco mil euros. Esto ha sido algo que ha dicho un juez irlandés. Yo digo a ese juez que no me lo creo, que demuestre cuáles son los componentes para llegar a semejante cálculo.